wenn auch knapp aber dass sie nicht in der Lage waren, seit den Wahlen Vertrauen aufzubauen, und nicht in der Lage waren, die vorgegebenen Ziele der Modernisierung des Landes, der Rechtsstaatlichkeit und des Kampfes gegen die Korruption mit Glaubwürdigkeit voranzutreiben. Auf der anderen Seite gibt es viele in diesen Parteien, die die Bereitschaft dazu haben, diese Ziele zu erreichen. Ich als Parlamentarier kann sagen, dass diese politischen Kräfte unterstützt werden sollten, jetzt endlich eine anständige, proeuropäische Regierung auf die Beine zu stellen, weil die Alternative eine Katastrophe ist. Aus diesem Grunde heraus glaube ich, dass die Europäische Union, die politischen Familien dieses Hauses, die mit Parteien dort verbunden sind, hier die notwendige Zusammenarbeit organisieren sollten und helfen sollten, dass die Moldauer ihre Entscheidung treffen können für den Weg den sie gehen, welche Regierung sie bilden, aber dass unsererseits ein Angebot der Kooperation gegeben ist und dass wir aus diesem Grunde heraus hoffen, dass dort auch die Verantwortlichkeit aller Beteiligten auftaucht, dies so zu machen, dass es im Sinne einer guten Entwicklung ist. Dies ist keine Zeit mehr für persönlichen Vorteil, dies ist keine Zeit mehr für parteipolitische Spiele der Vergangenheit, dies ist ein Augenblick für wirkliches commitment im Sinne des Interesses des moldauischen Volkes.